Die Wirtschaftskrise hat die Produktion in der Landwirtschaft mit voller Härte erfasst. Vor allem die Situation in der Milchwirtschaft hat sich in den letzten 20 Monaten drastisch verschlechtert. Mit Preisen unter 21 Cent müssen die Landwirte ihre Milch unterhalb der Produktionskosten verkaufen. Das Überleben vieler bäuerlicher Familienbetriebe in der EU ist ernsthaft gefährdet, und viele können derzeit nur durch den Rückgriff auf persönliche Ersparnisse überleben, was eindeutig nicht tragbar ist.

Die Stützungsmaßnahmen für die Milchwirtschaft sind unerlässlich, um einen Kollaps der bäuerlichen Landwirtschaft zu verhindern. Qualität hat ihren Preis, aber das scheint im landwirtschaftlichen Sektor nicht mehr zu gelten. Derzeit steht der Erzeugerpreis in keiner Relation zum Verbraucherpreis. Unsere bäuerlichen Familienbetriebe brauchen dringend Marktstützungsmaßnahmen.